Zeid Raad al Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa idegengyűlölettel és rasszizmussal rágalmazta meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Tegnap, ettől függetlenül, egyik beszélgetőpartnerem nacionalistáknak minősítette a magyarokat. Határozottan visszautasítom ezeket és a hasonló, megalapozatlan vádaskodásokat. Nacionalista az, aki jogot sért, a patrióta viszont jogot véd. Orbán Viktor a saját és Európa nemzeteit védelmezi, tehát jó patrióta és jó európai. A migránsok invázióját pártoló politikusok ellenben saját népük és polgáraik rovására cselekszenek. Az irántunk felerősödött magyarellenességgel szemben mi, külföldön élő kisebbségi magyarok is saját népünket védjük, példának okáért Ukrajnában, ahol február 4 én nacionalista terrortámadás érte magyar közösségünk ungvári székházát. Igaz hazafiakként közös erővel lépjünk fel Európa és népeink védelmében!